az azok közötti átjárhatóság megteremtését. Meggyőződésem ugyanis, hogy ezek a különböző célokra készült adatbázisok nem véletlenül, hanem tudatos adatvédelmi megfontolásokból épültek fel egymástól elkülönítve. Persze, és természetesen értem, hogy a jelenlegi biztonsági kihívások közepette olyan rendszerekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a személyi azonossággal való csalások megakadályozását és segítik az egyes hatóságok hatékonyabb munkavégzését. Ugyanakkor és ezt mindannyian tudjuk a személyes adatok védelme, megfelelő kezelése rendkívül érzékeny terület, ezért ezeknek a rendszereknek az átalakítása nagyon alapos megfontolást igényel. Ebben az összefüggésben kell utalnom az Alapjogi Ügynökség és az Európai adatvédelmi biztos fenntartásaira, amelyek a személyazonosság menedzsmentje központosításának szükségességére és az arányosságra vonatkoznak, nem is beszélve az óriási költségekről. Mindemellett nem gondolom, hogy abból lehetne kiindulni, hogy a harmadik országok polgárai eredendően biztonsági kockázatot jelentenek az Európai Unió számára. Ezt túlzásnak tartom és aggasztónak találom azt az ebben a jelentésben is megfigyelhető tendenciát, amely a biztonságra hivatkozva igyekszik korlátozni az alapvető jogokat. Meggyőződésem, hogy olyan Európát kell építenünk, amelyben az alapjogok és a biztonság nem egymással szemben álló, hanem egymást kiegészítő kategóriák. Azt gondolom, végül, hogy a sok vita ellenére összességében elfogadható, támogatható, felelősségteljes kompromisszumokra épülő, alapvető rendeletet hoztuk.